Gospođo predsjednice, htio bih skrenuti pažnju na nešto što svi jako dobro znamo i zanemarujemo. Privatizacija javnih i državnih sredstava u zemljama u tranziciji i zemljama koje se pridružuju Europskoj uniji redovito rezultira kriminalom i tragedijama.

Tržište možda može biti samoregulirajući mehanizam, ja u to doduše ne vjerujem, ali to definitivno nije u zemljama koje politički nisu stabilne ili nemaju dugotrajnu demokratsku tradiciju. Ipak, u svim rezolucijama koje smo u ovom domu donijeli, brza privatizacija se traži od zemalja u pregovorima, kao da nemaju dosta problema i bez toga.